Ja, najlepša hvala. Zdaj, jaz bi, predsednik, prosila, zdaj ne vem, ali bo kolega Koprivc ali pa minister odgovoril na nekaj zavajanj pa tukaj očitno nekaj nejasnosti, ki jih gospod Koprivc danes tukaj širi, ne. Jaz bi prosila, predsednik, če lahko pozovete ali ministra ali pa predlagam prekinitev, da si preberejo zakon. Namreč, prvo bi prosila, če lahko minister razloži, kaj je kaj spada vse v javni šolski sistem oziroma v javno šolsko mrežo, da bo kolega razumel, o čem govori oziroma kake, da ne bom rekla, ko nejasnosti ali, bedarije zdaj govori o javni mreži. Torej, če lahko pove, kaj je javna šolska mreža. Potem pa, o tej razliki, obvezno javni obvezni javno veljavni program osnovne šole in javni program osnovne šole, ki se deli na obvezni in razširjeni program. Če lahko, prosim, ministrstvo zadeve razloži in pove gospodu Koprivcu, da, seveda, javno veljavni program osnovne šole je obvezen za vse osnovnošolce od te do te Hvala lepa.